Czas szybko biegnie, to już czwarty rok od wprowadzenia embarga rosyjskiego, między innymi na produkty rolne z Unii Europejskiej. Stąd nasze kolejne działania pytanie skierowane do Komisji zgodnie z artykułem 128 Regulaminu Parlamentu w imieniu Komisji Rolnictwa, która przygotowała to pytanie na wniosek koordynatorów.

Zakaz ten trzeci rok z rzędu powoduje znaczne straty dla producentów w Unii, bez związku z konfliktem na Ukrainie europejscy rolnicy nie mają żadnego związku z konfliktem Ukraina Rosja.

niezbędne jest znalezienie zrównoważonego rozwiązania tej sytuacji aż do samego końca obowiązywania rosyjskiego embarga.

Czy Komisja opublikuje badanie poświęcone skuteczności przekierowania na inne rynki i kształtowaniu się unijnej produkcji rolnej oraz dystrybucji i popytu od wprowadzenia rosyjskiego embarga, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji małych producentów

Także Komisja Europejska w miarę możliwości starała się udzielać poparcia i zostały wygospodarowane finanse, środki, które pomogły przetrwać tę trudną sytuację rolnikom.

Jeśli Unia chciała wprowadzić poważne, skuteczne sankcje wobec Rosji, to miała wiele innych możliwości, ale z nich nie skorzystała, tylko prowadzi różne interesy bardzo korzystne dla niektórych, ale nie dla rolników.